samanber þingskjal átta hundruð fjörutíu og einn fimm hundruð fertugasta mál upphafið að því að ákveðið var að endurskoða núgildandi lög er að ákvæði var í fyrri lögum um að endurskoða skyldi lögin fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og átta hæstvirtur dómsmálaráðherra skipaði vinnuhóp í maí tvö þúsund og sjö sem gera átti tillögur að breytingu á lögunum hópurinn skilaði dómsmálaráðherra í lok síðasta árs niðurstöðum sínum í formi heildarfrumvarps til nýrra laga auk skýringa þann fyrsta janúar á þessu ári fluttist forræði þessa mála það er er varða sölu fasteigna fyrirtækja og skipa svo yfir til viðskiptaráðuneytisins og varð það úr að ég skipaði nýjan starfshóp til að leggja lokadrög að heildarfrumvarpi til laga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa í ljósi þess að tímafresturinn um endurskoðunarákvæðið var liðinn hópurinn lauk störfum um miðjan mars og skilaði heildarfrumvarpi til nýrra laga nokkuð áþekkum þeim sem fyrri starfshópur hafði skilað og mun ég hér á eftir rekja helstu þætti þessa frumvarps markmiðið með frumvarpinu er að gera viðskipti með fasteignir fyrirtæki og skip trygg og örugg fyrir alla þá sem koma að slíkum viðskiptum að þau geti farið fram með greiðum og öruggum hætti fyrir jafnt kaupendur og seljendur fasteignaviðskipti eru oftar en ekki viðskipti með aleigu fólks og því er nauðsynlegt að löggjafinn marki skýra löggjöf í þessum efnum og er þetta frumvarp sérstaklega samið til að leggja áherslu á það þá er markmið þessa frumvarps jafnframt að tryggja þeim sem telja á sér brotið í fasteignaviðskiptum hraða málsmeðferð til þess að þeir geti fengið úrlausn sinna mála en nánar verður eigi vikið að því hér á eftir en í frumvarpinu er það nýmæli að sett er svokallað markmiðsákvæði í fyrstu grein frumvarpsins til að undirstrika markmið laganna en með því er átt við að þeir sem hafa fengið einkarétt hjá hinu opinbera til að eiga milligöngu um viðskipti milli kaupenda og seljenda gæti hagsmuna þeirra beggja með þessu er það fest í lög að staða kaupenda og seljenda skuli lögð að jöfnu og hagsmunum þeirra beggja sé gætt er því skýrt að frumvarpinu er sérstaklega ætlað að tryggja neytendavernd í þessu ljósi hefur það verið rætt og því hreyft af sumum að skoða þá leið sem farin er til dæmis sums staðar á norðurlöndunum að bæði kaupanda og seljanda sé skylt að hafa með sér lögmenn þegar fasteignaviðskiptin eiga sér stað en starfshópurinn leggur það ekki til og sú leið er ekki lögð til í þessu frumvarpi en það er sjálfsagt að nefndin ræði það í sínum störfum eins og annað sem tengist frumvarpinu

og reglugerðir settar samkvæmt þeim að vinna þau störf sem löggildingin nær til samanber fyrstu málsgrein sjöttu greinar frumvarpsins tilefni þess að ákveðið er að leggja slíkt til í þessu frumvarpi er að svo virðist sem nokkuð óljóst hefur verið hversu mikið af skyldum fasteignasalans hann getur framselt öðrum sem starfa í hans þágu og hversu mikið af þeim verkum hann hefur ekki heimild til að framselja

tekið af skarið um að fasteignasali beri skaðabótaábyrgð á því tjóni sem þeir valda sem starfa í þágu fasteignasalans það hefur verið rætt töluvert um það á síðustu missirum hve umfangsmikil verktaka í fasteignasölu er orðin og hvað sé réttlætanlegt að hver löggiltur fasteignasali hafi marga verktaka á sínum snærum til að annast ýmis störf á vegum fasteignasölunnar og hefur það að sjálfsögðu verið

ég held að hér sé lögð til nokkuð heppileg leið hvað þetta varðar það hefur verið óljóst og deilt um það hversu mikið af skyldum fasteignasalinn geti framselt

það lagt til að ráðherra hafi reglugerðarheimild til að skilgreina það sérstaklega og hvernig þeim málum verði fyrirkomið af því auðvitað stendur engum hugur til að banna fasteignasölum að ráða fólk til almennra starfa inni á fasteignasölum það gefur auga leið en það hefur borið á því og ýmsir hafa haldið því fram að fasteignasalar einhverjir hafi framselt of mikið af verkum sínum sem hinn löggilti fasteignasali ætti að hafa með að gera en það verður tekið á því í þessu lagafrumvarpi og þær deilur ættu að vera niðursettar nái þetta frumvarp fram að ganga þar sem viðskiptaráðherra getur og mun setja reglugerðarheimild þar sem þetta er sérstaklega til þess tekið hvaða störf fasteignasalinn getur látið aðra starfa því hér er um að ræða aleigu flestra ævisparnað þorra íslendinga og þessi viðskipti skipta gríðarlega miklu máli og þess vegna ber hér að gæta ýtrustu neytendaverndar til að

fólk lendi í tjóni út af einhverju sem þessu tengist þess vegna held ég að það sé líka töluvert framfaraskref sem hér er lagt til og ég nefndi hér áðan að það sé fest í lög að staða kaupenda og seljenda skulu lögð að jöfnu og hagsmunir beggja gætt til hins ýtrasta hér er gerð er tillaga í fjórða kafla frumvarpsins að lögfest verði sérstök kærunefnd um málefni fasteignasala það er líka mjög mikil réttar og neytendabót nái þessi kærunefnd fram að ganga og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að gert er ráð fyrir því að kaupendur og seljendur fasteigna eða viðskiptamenn fasteignasala geti borið undir kærunefndina ágreining um þóknun og skaðabótaskyldu og aflað álits hennar um ágreiningsefnið lagt er til að kærunefndin verði vistuð hjá neytendastofu hér er um að ræða mjög mikilvægan þátt en nokkuð hefur verið um það rætt að leiðir þeirra sem telja sig hafa farið halloka vegna slíkra viðskipta séu langar og því lagt til að með því að setja á fót sérstaka kærunefnd megi stytta málshraðann verulega og þeir sem þurfi að leita leiða til að fá sínum málum sinnt eigi miklu greiðari leið en áður í frumvarpinu er í d lið þriðju grein tillaga um breytingar á fyrirkomulagi á menntun fasteignasala eins og fram kemur í skýringum með greininni er gert ráð fyrir því að reglur um menntun fasteignasala verði felldar að löggjöf um menntun á háskólastigi háskólar geta ef frumvarp nær fram að ganga skipulagt nám fyrir fasteignasala en það skulu þó vera níutíu staðlaðar námseiningar og er viðskiptaráðherra heimilt að setja reglugerð til að mæla fyrir um framkvæmd og tilhögun þess náms með níutíu einingum eða samkvæmt etcs einingum er átt við ígildi fjörutíu og fimm eininga sem almennt hefur verið miðað við hér á landi í háskólanámi eða sem samsvara um eins og hálfs árs háskólanámi eða þriggja anna því er ekki lagt til að lengd eða umfangi námsins verði breytt frá því sem núna er ekki verður lengur skylduaðild að félagi fasteignasala nái frumvarpið fram að ganga fyrir því eru ástæður sem raktar eru nánar í skýringum með frumvarpinu en umboðsmaður alþingis tók fyrir nokkru til athugunar að eigin frumkvæði skylduaðild að félaginu og hvort hún stæðist ákvæði stjórnarskrár íslands um félagafrelsi samanber niðurstöðu umboðsmanns alþingis númer fjögur þúsund tvö hundruð tuttugu og fimm tvö þúsund og fjögur umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu þegar lög um sölu fasteigna fyrirtæki og skipa voru tekin til meðferðar hjá alþingi árið tvö þúsund og fjögur og taldi að vafi léki á því hvort þau verkefni félags fasteignasala sem kveðið var á um í lögunum stæðust skilyrði sem önnur málsgrein sjötugustu og fjórðu grein stjórnarskrárinnar setti það er að skylduaðild væri nauðsynleg til að félag fasteignasala gæti sinnt lögmætu hlutverki vegna almannahagsmuna eins og fram kemur í athugasemdum með þessu frumvarpi umboðsmaður alþingis vakti athygli dóms og kirkjumálaráðherra á álitinu það var niðurstaða starfshópsins sem ég skipaði og sem hæstvirtur dómsmálaráðherra skipaði þar áður að ekki sé lagalegur grundvöllur fyrir því að skylda fasteignasala til þess að gerast aðilar að félaginu fyrir því sé ekki stjórnarskrárleg heimild í þessu frumvarpi er einnig gert ráð fyrir því að eftirlitsgjald fasteignasala lækki úr hundrað þúsund krónur í áttatíu þúsund krónur á ári en talsverðar fjárhæðir hafa safnast í sjóði eftirlitsnefndar fasteignasala er því einnig gert ráð fyrir því eins og fram kemur í skýringum með nítjánda grein frumvarpsins að fasteignasalar greiði ekki

virðulegi forseti ég tel að hér sé mjög þýðingarmikið frumvarp sem mun stuðla að öruggari fasteignaviðskiptum og tryggja neytendur miklu betur en núna er í slíkum viðskiptum undanfarin ár hafa verið gerðir um fjórtán til fimmtán þúsund kaupsamningar um fasteignir hér á landi og það þarf ekki að tíunda hversu mikilvægt er að allt fram eftir skýrum reglum og það sé ekki deilt um heimildir og fyrirkomulag á þessu sviði að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar til umfjöllunar